er einn af merkilegustu alþjóðasamningum á okkar tímum hann sameinar mannréttindi og umhverfismál leggur sérstaka áherslu á rétt almennings til heilbrigðs umhverfis leggur áherslu á að tryggja verndun þess og leiða verði í lög sjálfbæra þróun og leggur áherslu á rétt almennings til þátttöku í ákvörðunum um umhverfismál um aðgengi eða aðgang hans að upplýsingum og réttlátri málsmeðferð saga þessa máls hér á landi er einkennileg og lýsir undarlegum ágreiningi eða töfum að minnsta kosti innan stjórnkerfisins eða að því er virðist milli stjórnarflokkanna það er kunnara en frá þurfi að segja þeim sem eitthvað hafa fylgst með að nú eu sex ár síðan þáv utanríkisráðherra halldór ásgrímsson lagði fram frumvarp um staðfestingu árósasamningsins sem gerður var nítján hundruð níutíu og átta og við skrifuðum undir þá og þá kom fram að að mati umhverfisráðuneytisins kallaði fullgilding samningsins ekki á neinar lagabreytingar hér á landi þessu var svo breytt í október sama ár tvö þúsund og eitt en þá var ljóst að af ljósi réttarfarsnefndar á málinu að þetta væri ekki svo utanríkisráðuneytið átti þá að halda áfram athugunum og hafa samráð við utanríkisráðuneyti og dóms og kirkjumálaráðuneyti samkvæmt því sem sami halldór ásgrímsson sagði í svari við fyrirspurn ólafar guðnýjar valdimarsdóttur þáv háttvirts þingmanns um þetta sama ár í desember var málið sem sé komið í athugun hjá þessum ráðuneytum öllum saman eitt tvö og þrjú ráðuneyti höfðu þetta mál til athugunar málið var enn til athugunar árið tvö þúsund og tvö önnur febrúar til athugunar í utanríkisráðuneytinu og kæmi í ljós á næstu vikum hver afdrif þess yrðu ári og átta dögum síðar sagði þáv utanríkisráðherra að samningurinn biði væntanlega umfjöllun næstu ríkisstjórnar sem tæki við völdum eftir kosningar það var tvö þúsund og þrjú en umhverfisráðherra nýrrar ríkisstjórnar

þeim sem nú er og séu þeir allir hæstvirtir kom fram að árangurs væri að vænta að loknu sumri tvö þúsund og sex sem er liðið fyrir nokkru og þá yrði árangur þessa nefndarstarfs tryggður nú bíð ég eftir því forseti að hinn ágæti núverandi hæstvirtur umhverfisráðherra skýri okkur frá því að þessi nefnd hafi lokiðstörfum og að nú verði flutt frumvarp um staðfestingu þessa samnings